Hvala za besedo. Jaz bi rad tu samo dopolnil zadevo. Saj, to so me tudi starši opozorili, da dosti staršev ne upa oziroma jih je sram v bistvu, ker se bojijo, da bojo stigmatizirani, potem pa še njihovi otroci potem ne grejo na center oziroma se ne prijavijo za te vrste pomoči, ki so jim na voljo. Hvala.